Señora Presidenta, celebro que la Presidencia sueca haya reforzado el compromiso de la Unión con la estabilidad y el desarrollo de Afganistán a través del plan de acción. Por cierto, me gustaría saber algo más en lo que a Afganistán se refiere sobre la financiación de ese plan. Para este país, otro momento muy importante será la próxima conferencia de Londres de enero. Veremos entonces los compromisos concretos que asumen la Unión Europea y los Estados miembros y también los del nuevo Gobierno afgano, que deben ser muchos, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción y contra el tráfico de drogas. Estoy un poco preocupado por los ecos en la prensa de hoy de la conferencia que pronunció ayer el Presidente Karzai sobre la cuestión de la corrupción.

En resumen, Afganistán vive una etapa crucial y los Estados Unidos y los europeos tenemos que trabajar muy coordinadamente. En Afganistán están en juego no solo la prosperidad y libertad de los afganos, sino también la estabilidad de la región, incluido un país tan importante como Pakistán.

La credibilidad de la OTAN y de lo que llamamos Occidente depende también, en buena medida, de los resultados en Afganistán. No podemos fracasar. Pero para eso, como ya se ha dicho también, necesitamos el apoyo de nuestros propios ciudadanos. Ese apoyo requiere una labor de transparencia y claridad. Hace falta explicar los graves peligros que corren nuestros compatriotas destinados en Afganistán, pero también tenemos que insistir en la trascendencia de la misión allí y en que el fracaso no puede ser una opción.